Señor Presidente, me alegro por el contenido de este texto porque es un texto útil, equilibrado y realista. Todos estamos de acuerdo en una progresiva eliminación de los gases refrigerantes más nocivos para el medio ambiente. La innovación está generando nuevas tecnologías menos contaminantes, pero la innovación también ha mejorado los procedimientos para eliminar los subproductos más peligrosos que se generan en la fabricación de gases fluorocarbonados. La oxidación térmica ya no es el único procedimiento y valoro positivamente que se contemplen las alternativas que eliminan estos subproductos en origen. Es una buena forma de ayudar a la transformación que el sector ha emprendido hacia alternativas realmente acordes con los objetivos de reducción que tenemos planteados. No me queda más que felicitarles por el trabajo realizado.